Dann müssen wir effizient und schnell reagieren können, damit Europa die Interessen der europäischen Wirtschaft und am Ende die Interessen der Menschen in der Europäischen Union schützen kann. Mit diesem Bericht, Herr Kollege, denke ich, kann das erreicht werden, und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.